Realizarea pieței interne se bazează pe libera circulație a lucrătorilor, iar mobilitatea forței de muncă este o condiție esențială pentru reducerea șomajului în Uniune. Criza economică nu trebuie folosită drept pretext pentru a aplica în continuare măsurile tranzitorii, ce restricționează libera circulație a lucrătorilor români și bulgari. De asemenea, atrag atenția că statele membre trebuie să acorde prioritate cetățenilor din statele membre UE, în fața forței de muncă provenite din afara Uniunii. Barierele existente în calea liberei circulații a lucrătorilor din România și Bulgaria pot conduce la muncă nedeclarată și la dumping social. Ridicarea acestor bariere îi va proteja în egală măsură atât pe lucrătorii migranți, cât și pe lucrătorii autohtoni. Faptul că în statele în care există aceste bariere au existat chiar solicitări din partea comunității de afaceri pentru deschiderea completă a pieței muncii, arată că patronii și sindicatele au înțeles că ridicarea acestor bariere înseamnă venituri egale pentru muncă și cunoștințe egale, și, mai ales, înseamnă că fiecare lucrător va plăti taxe și impozite și, mai ales, va contribui la sistemul de asigurări sociale și de sănătate. Uniunea Europeană înseamnă în primul rând cei 500 de milioane de cetățeni europeni și respectarea drepturilor acestora.